Amint azt Marinescu képviselőtársam is említette, a vulkáni hamu során Európa stratégiailag és technikailag nem volt felkészülve erre a helyzetre. Szeretném felhívni a Bizottság figyelmét arra, hogy ez a tájékoztatáshoz és az információhoz való hozzáférésre is rányomta a bélyegét.

Kérdezem a Bizottságot, hogy 2010 áprilisa óta hasonló válsághelyzetben minden utazópolgár hozzáférhet e majd a megfelelő tájékoztatáshoz, hogy megfelelően élhessen az információhoz való jogával.